Pane předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal tuto debatu a jsem za ni rád, protože když jsme před několika měsíci s paní Mogheriniovou zde debatovali o dohodě o jaderném programu, tak zvláště ze strany paní Mogheriniové jsem cítil relativizaci hrůz, které teheránský režim realizuje.

Je to totalitní zločinný režim, který absolutně nerespektuje lidská práva, a je dobře, že je zde zástupce Komise, a doufám, že paní Mogheriniové vyřídí atmosféru, která je zde na půdě Evropského parlamentu, a že ekonomické a jiné zájmy nelze měnit za ochranu lidských práv. Já se připojuji k tomu usnesení, sám jsem tam přispěl dílem týkajícím se potlačování etnických a náboženských menšin v Íránu. Myslím si, že je velmi dobře, když vyšleme jasný signál, že kvůli jaderné dohodě s Íránem nejsme ochotni tolerovat prohřešky a zločiny tohoto režimu, zločiny proti lidským právům.